Având în vedere că bolile neuro degenerative afectează foarte mulți oameni și, din păcate, în unele țări există insuficiente facilități pentru diagnosticarea și tratarea acestor boli, aș dori să vă întreb dacă sunteți în favoarea creării unor centre europene de tratament care, pe baza unui număr mai mare de pacienți, să poată să încurajeze cercetarea în domeniu, pentru a descoperi remedii de prevenire și tratare a acestor boli